Madame la Présidente, dans la dernière enquête Eurobaromètre sur l'alimentation, la présence de résidus de pesticides dans les fruits, les légumes et les céréales apparaît comme la première préoccupation des citoyens européens

À cette inquiétude, qui ne cesse de grandir en Europe, face à l'utilisation des pesticides chimiques et des risques qu'ils font peser sur la santé et sur l'environnement, nous devons répondre, bien entendu.

Poc, notamment que seules six substances actives biologiques classées à faible risque soient homologuées dans l'Union européenne. À titre de comparaison, il y en a plus de 300 dans le monde actuellement aux États Unis et au Japon, essentiellement.